laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan stjórnarráðs íslands í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tíunda maí síðastliðnum eru boðaðar víðtækar breytingar á skipulagi stjórnarráðs íslands verkefnum ráðuneyta og stofnana ríkisins markmið breytinganna er að auka skilvirkni í ríkisrekstri einfalda stjórnsýslu og bæta þá þjónustu sem sérstök áhersla verður lögð á þetta kallar meðal annars á breytta verkaskiptingu milli ráðuneyta og stofnana en einnig þarf að huga að því að auka samstarf þannig að ríkið í heild og einstök ráðuneyti og stofnanir vinni saman sem ein heild byggja þarf upp öflugar einingar á öllum málefnasviðum ríkisins og vinna þannig með skilvirkum hætti að þeim verkefnum sem löggjafinn felur framkvæmdarvaldinu að sinna á hverjum tíma með sem minnstum tilkostnaði við þær breytingar sem fram undan eru er mikilvægt að forgangsraða og tryggja sem minnsta skerðingu á grunnþjónustu og þeim verkefnum sem samstaða er um að ríkið sinni liður í því er að stækka og fækka einingum gera þær hagkvæmari og skilvirkari og forgangsraða betur en gert hefur verið og draga þannig úr kostnaði ríkissjóðs til frambúðar þeir þættir sem huga þarf að við fyrirhugaðar breytingar eru hvernig má hagræða án þess að skerða þjónustu hvernig má hagræða og bæta þjónustu hvernig má efla rafræna þjónustu og draga úr kostnaði til lengri tíma hvernig má samþætta þjónustu ýmissa stofnana ríkis og sveitarfélaga hvernig má gera þjónustu ríkisins sveigjanlegri og hagkvæmari hvernig má auka skilvirkni hvernig má virkja starfsfólk betur og auka sveigjanleika í starfi hvernig má efla þróun og nýsköpun innan stjórnsýslunnar breytingarnar verða innleiddar í áföngum á kjörtímabilinu þessar breytingar kalla í sumum tilfellum á lagabreytingar í öðrum tilvikum nægja breytingar á reglugerð númer hundrað sjötíu og sjö tvö þúsund og sjö um stjórnarráð íslands og í einhverjum tilfellum duga einföld bréfaskipti á milli ráðuneyta í frumvarpi því sem hér er lagt fram eru lagðar til þær lagabreytingar sem gera þarf til að hrinda fyrsta áfanga í þessari endurskipulagningu ríkiskerfisins í framkvæmd í athugasemdum með frumvarpinu er nánar lýst þeim breytingum sem til stendur að ná fram á þessu ári þær snúast um tilfærslu verkefna milli ráðuneyta til þess að efla þau og samsvarandi breytingar á heitum ráðuneyta verður nú stiklað á stóru í þessum breytingum en þær hafa verið útfærðar í samráði við hlutaðeigandi ráðuneyti lagt er til að heitum ráðuneyta verði breytt á eftirfarandi hátt efnahags og viðskiptaráðuneyti komi í stað viðskiptaráðuneytis mennta og menningarmálaráðuneyti í stað menntamálaráðuneytis dómsmála og mannréttindaráðuneyti í stað dóms og kirkjumálaráðuneytis og samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti í stað samgönguráðuneytis þessum nafnbreytingum er ætlað að endurspegla betur meginverkefni viðkomandi ráðuneyta jafnframt er að því stefnt að sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti og iðnaðarráðuneytið verði sameinað í einu öflugu atvinnuvegaráðuneyti og að til verði umhverfis og auðlindaráðuneyti verkefni sem tengjast efnahagsstjórn munu flytjast frá forsætisráðuneyti og fjármálaráðuneyti til efnahags og viðskiptaráðuneytis

og viðskiptaráðuneytis nái fram að ganga þarf að breyta lögum um hagstofu íslands og opinbera hagsýslugerð og lögum um seðlabanka íslands vert er að leggja áherslu á að með því að seðlabankinn og fjármálaeftirlitið heyri undir eitt og sama ráðuneytið er hrint í framkvæmd einnig helstu tillögu finnska bankasérfræðingsins kaarlo jännäri sem skilaði skýrslu í lok mars um orsakir hruns íslensku bankanna fram undan er að meta jafnframt hvort sameina beri fjármálaeftirlitið og seðlabanka íslands eins og jännäri fjallaði meðal annars um í skýrslu sinni en ekki hefur verið tekin afstaða til þess einnig verður skipulag hins nýja efnahags og viðskiptaráðuneytis endurskoðað í ljósi aukinna verkefna þá er lagt til að við hagstofu íslands verði starfrækt sjálfstæð rannsóknareining sem er aðskilin frá þeirri hagskýrslustarfsemi sem fyrir er rannsóknareiningin skal fylgjast með afkomu þjóðarbúsins semja þjóðhagsspár og áætlanir og birta opinberlega með þessu fyrirkomulagi er undirstrikað mikilvægi þess að efnahags innan ríkisins sé sjálfstæð og trúverðug aðilar innan ríkisins eins og efnahags og viðskiptaráðuneytið fjármálaráðuneytið og fleiri munu síðan nota þessar upplýsingar frá hagstofunni við sína vinnu er þarna um að ræða hluta þeirrar starfsemi sem nú fer fram í efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins þá er lagt til að dómsmálaráðuneytið fái aukin verkefni þannig verða verkefni sem tengjast fasteignamati og fasteignaskráningu flutt samkvæmt frumvarpinu frá fjármálaráðuneyti til dómsmála og mannréttindaráðuneytisins og framkvæmd sveitarstjórnarkosninga frá samgönguráðuneyti flutningur málefna er varða mansal frá félags og tryggingamálaráðuneyti til dómsmála og mannréttindaráðuneytisins flutningur neytendamála úr viðskiptaráðuneyti í dómsmála og mannréttindaráðuneytið er þar um að ræða ýmis lög er varða verkefni neytendastofu og talsmanns neytenda

fjármálaráðuneytisins fyrsta september næstkomandi ef frumvarpið verður að lögum um næstu áramót flyst svo forræðið yfir keflavíkurflugvelli o h f og flugstoðum o h f leggja ber á áherslu á að þessi tilfærsla eignarhalds í félögunum breytir engu um það að önnur fagráðuneyti munu áfram fara með stjórn viðkomandi málaflokka af svipuðum toga eru tillögur um að umsýsla með eignum ríkisins

þannig verður þekking á eignaumsýslu samhæfð á einum stað innan stjórnkerfisins þessar breytingar munu taka gildi eigi síðar en fyrsta júlí tvö þúsund og tíu og gefst fjármálaráðuneytinu því ráðrúm til að fara yfir og endurskipuleggja fyrirkomulag eignaumsýslu ríkisins meðal annars í tengslum við stofnanir sínar fasteignir ríkissjóðs og framkvæmdasýslu ríkisins síðar á árinu verður lagt fram frumvarp um nauðsynlegar lagabreytingar vegna þessa vinnuhópar á vettvangi hlutaðeigandi ráðuneyta munu fjalla um þessar breytingar þá mun forræði menningarstofnana menningarverkefna og sjóða ss

flytjast frá forsætisráðuneytinu til mennta og menningarmálaráðuneytisins einungis flutningur grænlandssjóðs kallar á lagabreytingu í greinargerð með frumvarpi þessu er jafnframt tilgreint að samningur um vesturfarasetur á hofsósi skuli flytjast til frá forsætisráðuneyti til menntamálaráðuneytis en horfið hefur verið frá því í ljósi sérstaks eðlis starfsemi vesturfarasetur og sérstökum tengslum við vestur íslendinga sem talið er eðlilegt að haldist í forsætisráðuneytinu eins og fram kemur í stjórnarsáttmálanum stendur til að efla forsætisráðuneytið sem verkstjóra og stefnumótandi ráðuneyti innan stjórnarráðsins er þar meðal annars byggt á skipulagi forsætisráðuneyta í öðrum löndum og þá ekki síst í danmörku meðal einkenna forsætisráðuneyta í öðrum löndum er að þar eru fáir eða engir málefnaflokkar eða verkefni heldur gegna slík ráðuneyti fyrst og fremst samræmingarhlutverki og verkstjórn flutningur hefðbundinna stjórnsýsluverkefna til annarra ráðuneyta skýrist af þessari fyrirætlan jafnframt verður þá svigrúm

þannig verður nú sett á fót ráðherranefnd um jafnréttismál undir forystu forsætisráðherra en jafnréttismálin almennt jafnréttisstofa jafnréttisráð kærunefnd jafnréttismála og jafnréttisskrifstofa verða áfram í félags og tryggingamálaráðuneytinu önnur ráðherranefnd mun tryggja eftirfylgni eftir verkefnum sem heyra undir önnur ráðuneyti á sviði efnahagsmála og samskipti við alþjóðagjaldeyrissjóðinn skipurit forsætisráðuneytisins verður endurskoðað með það að markmiði að gera því betur kleift að sinna forustuhlutverki við stefnumótun og samhæfingu milli ráðuneyta og á vettvangi stjórnsýslunnar almennt meðal annars er þegar hafin vinna við sóknaráætlun fyrir alla landshluta og þar verður meðal annars tekið til umfjöllunar hvernig samræma megi og einfalda þjónustu um land allt verður þar horft til þess hvernig þjónusta á vegum ríkisins annars vegar og sveitarfélaga hins vegar er skipulögð og hvort samræma megi þjónustu opinberra aðila um önnur áform ríkisstjórnarinnar í síðari áföngum vísast til stefnuyfirlýsingar hennar þar er til dæmis boðuð fækkun ráðuneytanna á kjörtímabilinu úr tólf í níunda settur hefur verið á fót starfshópur um skipulag og verkefni ríkisstofnana verkefninu er vinna með ráðuneytum og stofnunum að breytingum á skipulagi og stofnanagerð ríkisins og í samráði við aðila vinnumarkaðarins samband íslenskra sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila annar vinnuhópur mun fjalla um fyrirkomulag stjórnsýsluumbóta og hagræðingarmála hjá ríkinu svo sem er varða rafræna stjórnsýslu markmiðið er skýrari verkaskipting og öflug samvinna milli forsætis og fjármálaráðuneyta þá verður sett á fót nefnd til þess að fara yfir fyrirkomulag og mögulega hagræðingu vegna reksturs grunnskráa hjá ríkinu það er þjóðskrá fasteignaskrá fyrirtækjaskrá ársreikningaskrá og ökutækjaskrá í öllum þessum verkefnum er mikilvægt að haft verði samráð við starfsmenn og hvernig hugsanlega megi flytja til starfsmenn í samræmi við breytt verkefni en ekki er gert ráð fyrir að starfsmönnum verði fækkað á hinn bóginn tel ég afar mikilvægt að í þessum breytingum verði byggt á skýrum markmiðum og leiðarljósum sem séu öllum kunn fyrirfram og byggð á jafnræðissjónarmiðum eins og áður segir er eitt meginmarkmið umræddra breytinga að gera ráðuneytum betur kleift að sinna verkefnum sínum með sem minnstum tilkostnaði skyldum málefnum verði þannig skipað saman og sérþekking nýtt sem best gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að starfsmenn fylgi verkefnum og flytjist milli ráðuneyta í samræmi við það og sama eigi við varðandi flutning starfsmanna frá efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins til hagstofunnar ég tel afar mikilvægt að sveigjanleiki innan stjórnkerfisins verði aukinn með það að markmiði að nýta þann mikla mannauð sem býr innan ráðuneyta og stofnana enn betur en gert hefur verið þar tel ég að við eigum meðal annars að horfa til danmerkur þar sem gert er ráð fyrir umtalsverðum breytingum innan stjórnsýslunnar við ríkisstjórnarskipti og jafnvel oftar eftir áherslum og breytingum í samfélaginu við eigum stöðugt að endurskoða málaflokka og forgangsröðun með það að markmiði að auka skilvirkni og bæta þjónustu um leið og fyllstu hagræðingar er gætt ég finn fyrir áhuga meðal starfsmanna stjórnarráðsins og einstakra stofnana og mörg ráðuneyti og stofnanir hafa þegar margar hugmyndir um breytingar sem verða teknar til skoðunar ég nefni þar meðal annars fyrirhugaða sameiningu tryggingastofnunar ríkisins og vinnumálastofnunar sem ég tel að sé afar skynsamleg með frumvarpi þessu er stigið fyrsta skref af mörgum í átt til breytinga og hagræðingar við verðum að horfa opnum augum á alla möguleika til breytinga ekki síst á þessum erfiðu tímum sem við göngum nú í gegnum ég tel að nú sé tími til þess að taka höndum saman um að skoða allar hugsanlegar leiðir og ég finn fyrir miklum samstarfsvilja innan stjórnkerfisins til að vinna að þessu máli